Das Vergaberecht und das Konzessionsrecht ja ebenso sind von ganz besonderer Bedeutung für Städte, Gemeinden und öffentliche Körperschaften und müssen deswegen mit der notwendigen Seriosität und Genauigkeit behandelt werden. Aber was wir auch dringend brauchen, ist dann für diese Gremien Kompetenzen, Erfahrungen und wirklich großes Engagement im Durchführen dessen, was wir hier im Europäischen Parlament vorgeschlagen haben.

Im Verkehrsausschuss war es uns besonders wichtig, dass es in jenen Bereichen, wo es schon Spezialgesetzgebung gibt wie etwa im Bereich des öffentlichen Verkehrs nicht zu einer Duplizierung von Normen kommt, durch die gerade für Körperschaften wie Städte und Gemeinden der Vergabeprozess noch komplexer und noch komplizierter wird. Glücklicherweise ist das auch herausgefallen.